tvennt sem ég nefndi í ræðunni það er í fyrsta lagi um framfærslu uppbótanna það verður hreinlega að taka hana af aftur það er bara einfalt þó það sé ómissandi til að lífeyrissjóðirnir komi aftur fram sem einhvers konar viðbót þegar menn fara á lífeyri þetta er það fyrsta varðandi þrjú og hálft prósent viðmiðið þá þarf sennilega að lækka það með öllum þeim afleiðingum sem það hefur í skerðingum lífeyris eða hækkun iðgjalda eða hækkun ellilífeyrisaldurs þetta er eitthvað sem alþingi þarf að gera og ég er hlynntastur því að hækka ellilífeyrisaldurinn jafnvel upp

um að hækka þessi viðmið svo þarf að kíkja á fjárfestingarnar það er búið að setja lög um aukið hæfi stjórnenda lífeyrissjóðanna og stjórnarmanna og það er af hinu góða að menn hafi þá eitthvert vit á því sem þeir eru að gera þeir menn sem þarna ráðast inn sem stjórnendur svo hef ég lagt fram frumvarp um að sjóðfélagar fái að vita verðmæti réttinda sinna ég held að það sé mjög brýnt frú forseti því ef fólk ekki veit hvað það á í lífeyrissjóðunum og lítur á það sem skattlagningu veit ekki til dæmis að meðalfjölskylda á í lífeyrissjóðunum um sautján til átján milljónir hreina eign oft mikið meira þegar menn eiga í húsnæði sínu og í bílnum ef menn ekki vita það þá skipta þeir sér ekki af því en um leið og þeir mundu vita það

lýðræði í stjórn lífeyrissjóðs verkfræðinga fór eiginlega hvað verst út úr hruninu en ég mundi ekki segja að það sé endilega dæmigert og það sem gerðist í kjölfarið var að sú stjórn hætti og framkvæmdastjórinn vegna þessa lýðræðis en aðrar stjórnir hafa ekki hætt og urðu fyrri sambærilegu tjóni